Zákazníci pochybují o jeho férovém fungování, o kvalitě výrobků a často mají rozporuplné dojmy o jejich původu. Obava z šizení, ale také z dovozu méně kvalitních produktů vede spotřebitele k poptávce po místní produkci, kterou považují ve smyslu kvality za spolehlivější. Je nejenom otázkou, zda tomu tak skutečně je, ale samozřejmě je nutné vyjasnit i to, co lze za místní potraviny či výrobu vůbec označit. Výrobci a obchodníci se často snaží vycházet vstříc místním zvyklostem a nabízejí globalizované potraviny přizpůsobené tzv. místním chuťovým preferencím. Mohli by však raději přispět k důvěře ve vnitřní trh nabídkou výrobků ve stejné kvalitě na celém území Evropské unie, pokud jsou takto i označené. Věřím, že to by zákazníci ocenili přinejmenším stejně jako nabídku od místních výrobců, pokud ještě existují.